Sierra Leone skazał Issę Hassana Sesaya, głównego przywódcę Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego, na 52 lata więzienia, Morrisa Kallona, jednego z przywódców Frontu, na 40 lat więzienia, a Augustinea Gbao, odpowiedzialnego we Froncie za sprawy bezpieczeństwa, na 25 lat więzienia. Zorganizowali oni jeden z najokrutniejszych współczesnych ruchów rebelianckich. Drastyczne okaleczenia ludności cywilnej, w szczególności amputacje kończyn na skalę masową, przemoc seksualna jako metoda walki, wcielanie do armii dzieci to tylko niektóre z brutalnych działań Zjednoczonego Frontu Rewolucyjnego kierowanego przez podsądnych. Surowy wyrok w ich sprawie jest mocnym sygnałem, który powinien powstrzymać innych przed podobnymi działaniami i znakiem, że cywilizowany świat demokratyczny nie będzie milczał i ma mocne narzędzie do oddziaływania na sprawców takich zbrodni. Tym mocnym narzędziem jest Trybunał i Trybunał ten winien być wspierany zarówno finansowo, jak i politycznie.